con idee e considerazioni a migliorare il testo, seppure apprezzabile, presentato dalla Commissione. Il contrasto alle frodi europee che sottraggono ogni anno centinaia di milioni di euro potrà meglio e più efficacemente essere contrastato da un organismo agile e snello che garantisca tuttavia rapidità di decisioni e soprattutto procedure di difesa nei confronti degli indagati.